Halten Sie es für mit unseren Menschenrechtsstandards vereinbar, dass die Hamas die Todesstrafe exekutiert, Menschen im Zweifel foltert? Warum haben wir denn das erste Abkommen vor eineinhalb Jahren problemfrei durchlaufen lassen, und warum packen Sie jetzt alle möglichen Argumente aus, die komischerweise vor eineinhalb Jahren nicht gegolten haben? War das ein Erkenntniszugewinn, oder habe ich hier etwas falsch verstanden?